Territoriale cohesie heeft ook alles te maken met hoe je in een land als Frankrijk of Spanje omgaat met heel verschillende situaties.